Diese Frage, die wir heute diskutieren, hängt wirklich sehr stark mit der Rettung von Menschenleben zusammen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil wir oft Unfälle in Gegenden haben, wo es sehr schwierig ist, überhaupt identifiziert zu werden und auch einen Unfall zu bemerken.

Ich glaube, dass es insgesamt auch wichtig war, klarere datenschutzrechtliche Regeln einzuführen und über die Vorschläge der Kommission hinaus Verbesserungen vorzunehmen. Auch in der Kommission gab es einige Überlegungen, aber ich glaube, das war zu wenig, und es ist richtig, dass wir uns hier stärker positioniert haben.

Das war für mich auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass es hier in diesem Falle eben keine Wahlmöglichkeit geben sollte. Ansonsten meine ich auch, dass wir uns verstärkt um die Frage einer Verbesserung der Rettungsdienste kümmern sollten.